In der Tat, wir hatten in unserer EVP Entschließung ein falsches Zitat aus der Venedig Kommission. Ich habe mit Herrn Markert gesprochen. Er hat mir gesagt, was er tatsächlich gesagt hatte.